Poštovani g. predsjedniče, podržavajući izvješće o prehrambenoj krizi i prijevarama u prehrambenom lancu i njegovoj kontroli ističem činjenicu kako je povjerenje potrošača osobito narušeno nakon skandala s konjskim mesom. To povjerenje potrebno je obnavljati konzistentnim mjerama. Pozdravljam odlučnost izvjestiteljice de Lange u borbi protiv prijevara u prehrambenoj industriji jer premda postoji zakonodavni okvir na razini cijele Europske unije, prehrambena kriza pokazuje da smo suočeni s ozbiljnim nedostacima u operativnom dijelu provedbe zakona. Hrvatska je do nedavno samostalno vršila kontrolu uvezenih prehrambenih proizvoda prilikom prelaska granice. Danas je hrvatsko tržište kao dio jedinstvenog tržišta otvoreno prema proizvodima iz svih dijelova Europske unije pa postoji mogućnost da se iznevjeri povjerenje hrvatskih potrošača. Proizvodi poput ribe, maslinovog ulja i mlijeka na popisu su proizvoda s visokim rizikom od prijevara u industriji. Kako se ti proizvodi u velikim količinama traže i unutar granica Hrvatske, snažno podržavam prijedlog rezolucije radi donošenja efikasnijih mjera za bolju kontrolu i borbu protiv prijevara u tako važnoj industriji.